Über diese Kontoinformationen konnte die Regierung dann den Bürgerrechtler schließlich ausforschen und verhaften. So schnell kann es gehen!

Es zeigt, wie sensibel die Übermittlung von Bankdaten ins Ausland letztlich ist. Persönlich hoffe ich, dass die diplomatischen Beziehungen zwischen Vilnius und der weißrussischen Zivilgesellschaft dadurch keine nachhaltigen Brüche erlitten hat, und ich hoffe, dass Ales Beljatzki letztlich zu seinem Recht kommt.